Denn wir alle hier sind nicht verantwortlich für diese Ausstellung. Bei aller Liebe, ich bin auch für Transparenz, aber das ist hier das falsche Auditorium. Thema verfehlt. Punkt! Wenden Sie sich an die Verwaltung und regen Sie sich dort auf, aber wir sind hier nicht diejenigen, die entscheiden, ob da draußen die Ausstellung sein soll. Ich bin auch für Transparenz, also wo ist das Problem?